Señor presidente, señor Sánchez Amor, una cosa que sabemos que es una verdad absoluta es que, si Valdis Dombrovskis estuviese en el lugar del señor Borrell, seguro que este viaje no se hubiese producido. El señor Borrell y todos sabemos perfectamente que las Naciones Unidas han emitido un informe demoledor por los ataques a los derechos humanos en Venezuela. Sabemos también que se amplía el plazo para investigar los crímenes cometidos por el régimen ayer las Naciones Unidas, en su Pleno, así lo decidieron. Pero desayuno esta mañana con un vídeo de la televisión venezolana donde se ve a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, reuniéndose con el fiscal del régimen, Tarek William Saab, entregándole un contrainforme de derechos humanos del régimen venezolano. Pero el asunto grave y que tienen que saber mis colegas es que Tarek William Saab está denunciado por la Unión Europea, sufre las sanciones de la Unión Europea. Mi pregunta es ¿qué hace la embajadora de la Unión Europea sentada con este personaje? Compañeros, colegas del Parlamento Europeo, ¿de qué se acusa, entre otras cosas, a Tarek William Saab? De arrojar a un concejal de la oposición por la ventana.